Si Copenhague fue la Cumbre de una sola carta como ha dicho la Presidenta Cancún tiene que ser la cumbre de una variedad de opciones viables y eficientes. La lucha contra el cambio climático tiene dos elementos fundamentales en primer lugar, tiene que ser global, debe incluir a todos los grandes emisores desde los Estados Unidos a Brasil, China o la India y, en segundo lugar, tiene que ser un conjunto de medidas eficiente sobre el impacto en el cambio climático, es necesario que se pueda medir ese impacto y que, además, no menoscabe el crecimiento económico. En ese sentido hemos de tener la modestia también de reconocer que la lucha contra el cambio climático ese reto mundial ofrece una variedad de opciones tanto tecnológicas como políticas. Hay acuerdos vinculantes y puede haberlos, hay acuerdos sectoriales, hay transferencia tecnológica, hay apoyo a la investigación. Todas las opciones se tienen que poner en juego, y ello acompañado de un incremento radical de la eficiencia energética en todos los sectores de la economía y en todos los sectores de la sociedad. Sólo así será posible afrontar eficazmente los problemas del cambio climático. En ese sentido, si Cancún es la Cumbre de una variedad de acuerdos viables y eficientes, Cancún habrá sido un gran éxito.